pour clarifier le cadre d'action de nos entreprises. Je me bornerai à deux remarques un peu plus générales, un peu plus politiques. D'abord, la crise a créé des réflexes de repli et des tentations nationalistes et protectionnistes dans tous nos pays et nous sommes donc particulièrement vigilants au Parlement au respect du marché intérieur et à sa non fragmentation. Il y a là un enjeu je vois des collègues de la commission compétente qui hochent la tête.

Toutefois, il faut aussi voir que les entreprises européennes sont dans une concurrence mondiale et que, notamment pour des PME et surtout pour la recherche et le développement, il est particulièrement important de trouver des passerelles et nécessaire de s'assurer que la concurrence ne devienne pas une destruction mutuelle au profit d'entreprises qui se trouvent dans d'autres zones du monde qui, d'ailleurs, ne

Pour nous, il est donc très important bien sûr dans le respect des droits de propriété, cela a été évoqué que nous arrivions à trouver le moyen d'éviter les abus de brevet tout en permettant la concurrence. Comme souvent, c'est une question d'équilibre assez délicate. Enfin, pour conclure, je tiens à souligner très fortement que je suis d'accord avec ce qu'a dit M. García Margallo y Marfil sur la question de la concurrence dans le milieu des biens alimentaires. Nous avons une situation assez étrange en Europe où nous nous occupons de manière très pointue de la concurrence dans certains secteurs et beaucoup moins dans d'autres. Il est évident que la disproportion entre le nombre de producteurs et le nombre d'acheteurs pose des problèmes de concurrence.